hæstvirtur forseti á síðastliðnu ári tók alþingi ákvörðun um að efna til stjórnlagaþings sem hefði það verkefni með höndum að gera nýja stjórnarskrá fyrir ísland um þetta voru skiptar skoðanir í þjóðfélaginu og hér innan veggja alþingis þó var rík krafa um það lýðræðisleg krafa að þessi háttur yrði hafður á innan þingsins voru ýmsir

út frá þeim lögum sem við búum við og setja þetta verkefni einvörðungu í hendur alþingis að alþingi eitt ætti að hafa hér hönd í bagga en hitt varð engu að áður ofan á að efna til stjórnlagaþings og gefa þjóðinni tækifæri til þess að kjósa fulltrúa til að annast þetta verk

afurðina hingað inn og þetta að samtals milli þings og þjóðar það var ákveðið í allsherjarnefnd að þetta yrði sett í hendur

hvernig ferlið skyldi verða hvað þetta snertir þótt það hefðu verið skiptar skoðanir innan þingsins þótti mér það mikið gleðiefni hve góður andi myndaðist í allsherjarnefnd alþingis þegar við vorum að ganga frá þessum lögum vegna þess að almennt hvaða skoðun sem menn höfðu haft á málunum vildu menn sýna lýðræðinu og þjóðinni virðingu það var enginn alþingismaður og enginn stjórnmálaflokkur sem lagðist gegn þessu þegar til kastanna kom síðan var efnt til kosninga og kosið til stjórnlagaþings nokkrir aðilar kæru framkvæmdina það fór til úrskurðar í hæstarétti íslands sá úrskurður liggur nú fyrir þann úrskurð ber að virða að sjálfsögðu og taka alvarlega hann hefur dæmt þessa kosningu ólöglega eða ógilda ég vek athygli á því að í engu tilviki telur nokkur maður á sér hafa verið brotið og enginn heldur því fram að niðurstaðan hefði orðið önnur þótt aðfinnsluefni hæstaréttar hefðu ekki verið fyrir hendi lögin voru brotin hefurðu ekki lesið kærurnar lögin voru brotin ég hef lesið þessar kærur ég er að segja það og þetta er grundvallaratriði að enginn einstaklingur telur að á sér hafi verið brotið og enginn hefur sýnt fram á að niðurstaðan hefði orðið önnur lögin voru brotin þannig var um hnúta búið

að það var ekki tryggt það var ekki tryggt að rétturinn yrði virtur til hins ýtrasta það er möguleiki fyrir hendi að leynileg kosning var ekki virt þó ekkert hefði komið upp sem benti til að svo hefði ekki verið þetta er grundvallaratriði þegar kveðið er á um lögmæti kosninga í kosningum til alþingis og vísað í þær í hundrað tuttugasta greinar kosningalaganna þriðju málsgrein þarf það að hafa sannast að það hafi á einhverjum einstaklingi verið brotið til að kosningin dæmist ólögleg en gott og vel en gott og vel ég ætla ekki að fara út í þessa sálma en ég er bara að setja málið í þetta samhengi í þetta samhengi hlutanna ég er að halda því fram og að sjálfsögðu

kosningin er ógild ég er að vekja athygli alþingis og ég er að vekja athygli þjóðarinnar sem fylgist með þessari umræðu og hlustar á hvað alþingismenn eru að segja hér ég er að vekja athygli þjóðarinnar á því að á engum manni var brotið og að niðurstaðan hefði ekki orðið önnur hún hefði ekki orðið önnur þótt annað fyrirkomulag hefði verið haft á nú ætla ég að víkja að þeim þáttum sem hér eru gerð að aðfinnsluefni hjá hæstarétti það er sagt að kosningin hafi ekki verið leynileg að rekja mætti númer kjörseðils til kjósenda þetta er rétt

samkvæmt kosningakerfi sem við keyptum frá bretlandi það er ekkert sem hefur komið fram sem bendir til þess að seðill nokkurs einstaklings hafi verið rakinn með þessum hætti en það er alveg rétt seðlarnir voru auðkenndir pappírsskilrúm teljast ekki kosningaklefar í skilningi laga það er rétt töldust of lág þá vísa ég til þess vegna þess að við erum að ræða þessi mál og við erum að vísa til reynslu og framkvæmdar í öðrum ríkjum í bretlandi í írlandi í þýskalandi þar sem minni kröfur eru gerðar en hæstiréttur er að reisa gott og vel við virðum það við virðum niðurstöðu hæstaréttar en ég er að vekja athygli á þessu samhengi hlutanna í þriðja lagi er talað um að reglu um að kjósandi mætti brjóta seðil saman áður en hann færi í kassa hafi ekki fylgt til að tryggja leynd um þetta eru hæstaréttardómarar ekki sammála en meiri hlutinn er á þessu máli síðan segir

það mátti sjá á kössunum ef þeir voru opnaðir ekki einn einasti kassi var opnaður samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef fengið þannig að aftur þarna var ekki brotið á neinum manni það var ekkert brot en þessi möguleiki var fyrir hendi vegna þess að kassarnir voru ekki læstir síðan í fimmta lagi er fundið að því að umboðsmenn hafi ekki verið viðstaddir við talningu það er rétt umboðsmenn hefðu þá átt að vera fimm hundruð tuttugu og fimm talsins ef þeir hefðu allir nýtt sér þann rétt enginn krafðist þess að fá að vera viðstaddur kosninguna en það má alveg gagnrýna þetta að sjálfsögðu eða gerir hæstiréttur það ég ætla ekki og er ekki að reyna að vefengja niðurstöðu hæstaréttar og ég ítreka að ég segi að sjálfsögðu er þetta niðurstaða sem við virðum þetta er niðurstaða hæstaréttar en við alþingismenn hljótum að ræða þetta samhengi hlutanna vegna þess að hér hafa einstakir þingmenn komið upp og reynt að færa þetta mál inn í allt annað samhengi um að ríkisstjórnin sé að bregðast hlutverki sínu já hún rísi ekki undir ábyrgð ég vísa þessu algerlega til föðurhúsa dugar ekki og hvet fólk til þess að taka þátt í þessari umræðu á málefnalegri hátt en hér er verið að gera ég vísa til þeirrar og ég vísa til þeirrar andans sem var í allsherjarnefnd alþingis síðastliðið vor þegar við afgreiddum þetta mál frá okkur mótatkvæðalaust nei og í þeim anda að það ætti að virða lýðræðislegan vilja í landinu það er það sem við sammæltumst um við skulum halda áfram á þeirri vegferð en ekki halda inn á þær brautir sem mér heyrist einstaka þingmaður vera að halda inn á